En tout cas, ce qui se passe pour la minorité tamoule ne peut pas passer pour un acte simplement anodin.